Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es ist das gute Recht der Menschen im Irak, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Trotzdem wurden mehr als hundert von ihnen durch Schüsse getötet, mehr als viertausend verletzt, Journalisten wurden daran gehindert, die Proteste zu filmen, das Internet wurde blockiert. Die Berichte von Menschenrechtsorganisationen sind sehr klar Es waren auch irakische Sicherheitskräfte, die auf die unbewaffneten Demonstranten gefeuert haben. Die irakische Regierung hat zwar eine Untersuchung der Vorfälle angekündigt, Antworten aber blieb sie schuldig. Stattdessen werden immer mehr Aktivisten bedroht oder verschwinden in Haft, und neue Proteste sind für diesen Freitag angekündigt. Was mich als Mitglied dieses Parlaments beunruhigt Seit zwei Jahren haben wir eine beratende Mission der EU im Innenministerium des Irak. Sie ist zuständig für die Reform des Sicherheitssektors. Im vergangenen Jahr haben wir die Mission noch mal von 50 auf 95 Personen aufgestockt. Diese Mission berät gerade genau diejenigen, die maßgeblich für die exzessive und tödliche Gewalt in den letzten Wochen verantwortlich sind. Daher meine Frage an Sie, Frau Tuppurainen Welche Konsequenzen wird die EU Mission im Irak aus diesem Desaster ziehen? Wie kann eine unparteiische Untersuchung der Vorfälle garantiert werden? Und vor allem Wie wollen Sie sicherstellen, dass es am kommenden Freitag nicht wieder zu Menschenrechtsverletzungen durch das von der EU beratene Ministerium und seine Behörden kommt?